Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità rappresenta il primo grande trattato sui diritti umani del nuovo millennio. È un documento di grandissima rilevanza per la promozione di una nuova cultura della disabilità ma le norme da sole non bastano. Servono politiche, politiche culturali innanzitutto, perché la cultura dei diritti va riconquistata ogni giorno. Purtroppo, le persone disabili devono fare ancora i conti con un ampio ventaglio di ostacoli che impediscono loro di progredire verso il raggiungimento delle pari opportunità, dell'indipendenza e della piena integrazione sociale ed economica. E anche se l'Unione ha risposto a questa sfida adottando una serie di iniziative giuridiche e politiche, intese a rimuovere tali ostacoli, la strada da percorrere è ancora lunga. L'Unione europea deve dare attuazione in modo stringente alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.